Ik moet zeggen dat het er op het eerste gezicht goed uitziet.

Jammer genoeg kan de Europese Unie het niet laten om een vrijwaringsclausule toe te voegen aan het handelsverdrag.

Voorzitter, vrijhandel zonder enig nadeel voor de Europese industrie is natuurlijk een illusie. Dit vervolgens denken te ondervangen door een vrijwaringsclausule en compensatie voor benadeelde industrieën is al helemaal een schijnoplossing. Slecht concurrerende industrieën kunnen hierdoor hun gang blijven gaan, in plaats van zich aan te passen aan de concurrentie. Erger nog, wie betaalt hier uiteindelijk de rekening? Juist, dat is helaas de burger. Als consument betalen zij te veel voor hun aankoop en daar bovenop moeten zij als belastingbetaler ook nog eens de benodigde compensatiegelden ophoesten. Hoe moet ik mijn kiezers straks uitleggen dat zij ervoor opdraaien als blijkt dat bijvoorbeeld Fiat marktaandeel verliest aan Kia?

Het betekent in de praktijk niets anders dan het subsidiëren van inefficiënte bedrijven over de rug van de Europese burger.